Tisztelt Elnök úr! Szükségállapot alakult ki a romániai magyar többségű Székelyföld központjában, Marosvásárhelyen. A magyar hallgatók és tanárok az ellen tiltakoznak, hogy miután a hajdani Magyar Orvosi Egyetemüket egy népes román egyetembe olvasztották, a soviniszta román egyetemi vezetőség lépésről lépésre tovább korlátozza az anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogaikat. Az Európai Parlament joggal ítélte el a romániai jogállamiság siralmas helyzetét. Joggal várjuk el az Unió soros elnökétől, Romániától, hogy vessen véget magyarellenes politikájának és biztosítsa az erdélyi magyarság alapvető emberi és közösségi jogait. Ennek részeképpen követeljük a magyar tanügyi autonómiát, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem eredeti formájában való helyreállítását. Az EU ne mérjen kettős mércével! Miközben oktalanul pártját fogja a Soros féle CEU nak, a romániai magyar egyetemet ne hagyja sorsára!